des citoyens et de l'environnement, un objectif qui est ambitieux 71 des produits chimiques fabriqués dans l'Union européenne sont classés comme dangereux. Alors la Commission parce que nous avons bénéficié de certaines fuites veut renforcer le cadre réglementaire, c'est une bonne nouvelle. Elle vise REACH, bien évidemment, en particulier, avec notamment une approche groupée pour les substances similaires afin d'accélérer l'évaluation des risques par notre Agence européenne des produits chimiques. Une petite chose à cet égard cette logique par famille doit aussi s'appliquer à la procédure de restriction pour les substances dangereuses, les phtalates, pour ne citer qu'un exemple, interdits dans les jouets pour enfants, autorisés ailleurs.

Je pense ici aux très nombreux travailleurs qui, au quotidien, sont exposés aux solvants ou aux métaux lourds. Enfin, il est essentiel d'agir contre les PFAS, ces composés perfluorés que l'on retrouve dans les mousses, dans les poêles Téflon pour ne pas les nommer dans les emballages alimentaires.